Hvala lepa, predsednik državnega zbora. Spoštovani predsednik vlade, kolegice in kolegi, ministrice in ministri! Ja, res je, vladati je bistveno težje, kot pa biti v opoziciji, ampak pustimo to, pa dajmo se še na to generacijo osredotočiti, ki živi danes, v tej v tem času. Slovenija se že skoraj celo desetletje ukvarja z uvajanjem novega sistema dolgotrajne oskrbe. Kot ena izmed najhitreje rastočih ali pa starajočih se držav med članicami evropskimi Evropske unije, imamo na tem področju, spoštovani, izrazit problem. Primanjkuje nam bom prostih mest v, domih za starejše, domi za starejše so predragi, sistem pomoči na domu po občinah pa je seveda različno, urejen, po nekaterih občinah to dobro funkcionira, v drugih občinah malo slabše. Za investicije, če bi hoteli vse te spremeniti zadeve, rabimo v tej državi dvesto petdeset milijonov evrov, da bi zgradili nove domove za starejši, da bi zgradili nove soseske, kjer bi lahko, starejši ljudje lažje dočakali svojo starost. Situacija se zaradi naglega staranja prebivalstva in bolezni, na primer demenca, vsi poznamo, kaj je pomeni demenca, radikalno pospešuje iz leta v leto. Prvi sistemski poskus, naj vam povem, da je bil narejen že v Pahorjevi vladi, takrat so bile razmere v proračunu pa v financah bistveno drugačne kot danes, sega, je bilo že narejeno. Na tej podlagi je ministrica prejšnja Anja Kopač Mrak že leta dva štirinajst pripravila izhodišče za pripravo predlaganega zakona, vendar, v prejšnji vladi smo se vsi skupaj verjetno odločili, da gre ta resor iz oziroma ta problem, da se ta problem rešuje iz resorja zdravja, in ne več iz sociale, potem je bil sprejet zakon. Zakon je o, bom rekel, obtičal v javni razpravi, tam je bilo veliko, pomislekov, nekaj pomislekov so bilo tudi, bom rekel, relevantnih, en od glavnih pomislekov je bil to, da je starost namreč s seboj ne prinaša samo bolezni, prinaša tudi osamljenost, revščino, izključenost, stroške, ker imajo majhne penzije in zmanjšane prihodke, zato je naloga vseh nas, predsednik vlade, da vzpostavimo sistem, ki bo v največji možni meri odgovarjal na vsa, ne samo na nekatera vprašanja starejših. Javna razprava je še enkrat pokazala, da potrebujemo integritiran integriran pristop, kjer se dopolnjujeta tako socialni kot tudi zdravstveni vidik oskrbe pomoči starejšim. Ker ste predsednik vlade, ker imate seveda, ker ste prvi med enakimi, spoštovani, vas, na neki način sprašujem ali je ta vlada že pripravila časovnico tega, tega zakona, se pravi, da rešujemo dolgotrajno oskrbo za naše ljudi, katere so temeljne zakonske rešitve tega zakona, ker je to zelo pomembno, in predvsem to, da, apeliram, vendarle kot že nekaj časa poslanec, da se tu predsednik vlade vendarle kot, prvi med enakimi,